Wanneer wordt er nu een einde gemaakt aan het slachtofferdenken over de Roma zigeuners. Al jaren is de EU bezig de Roma gemeenschappen te behandelen als zielige slachtoffers die niet in staat zijn hun eigen problemen op te lossen.

Laat ons het dan anders doen en de Roma wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het is misschien niet politiek correct om het hardop te zeggen, maar veel van de problemen vinden hun oorzaak in het gedrag en de tradities van vele van die mensen zelf.